Preto je, vážená pani komisárka, potrebné prijať zodpovedné rozhodnutie, a to buď zrušiť uvedenú smernicu a ponechať na členských štátoch, ako sa s touto agendou vyrovnajú, alebo, ak bude existovať zhoda v tom, že z hľadiska policajnej a justičnej spolupráce v takýchto trestných veciach sú potrebné spoločné pravidlá Únie, pripraviť novú právnu úpravu, ktorá by potom však už mala zodpovedať kultúre dnešnej európskej legislatívy.